Po upływie ponad dekady od przyjęcia decyzji wprowadzającej Europass wymaga ona pilnie uaktualnienia i dostosowania nie tylko do nowej sytuacji na rynku pracy, ale również z uwagi na rewolucję technologiczną, która zaszła w tym czasie. Zgadzam się ze sprawozdawcami, że uczynienie z Europassu zupełnie nowego instrumentu byłoby działaniem zbyt radykalnym. System ten powinien jednak w większym stopniu koncentrować się na poprawie zrozumienia efektów uczenia się osiągniętych w warunkach pozaformalnych i nieformalnych, a także w drodze doświadczeń praktycznych, w tym mobilności.

Dlatego też dobrym pomysłem jest przemianowanie krajowych punktów koordynacji umiejętności na Krajowe Centra Europass. Ten pozornie prosty ruch pozwoli rozpropagować system w społeczeństwach państw członkowskich. Warte poparcia są również zmiany zapewniające udział organizacji społecznych w ocenie posiadanych umiejętności i kwalifikacji. Zwiększy to elastyczność systemu, utrzymując przy tym obowiązek wiązania ocen z istniejącymi wymogami. Istotne jest zwiększenie udziałów w systemie Europass osób niepełnosprawnych i starszych. Biorąc pod uwagę, iż są to grupy społecznie dyskryminowane na rynku pracy, konieczne jest ułatwianie im wykazywania posiadanego wykształcenia lub umiejętności, nawet tych nabytych w sposób nieformalny lub pozaformalny. Dziękuję sprawozdawcom za doskonałą pracę.